Preto je prirodzené, že nové, čerstvo vytvorené inštitúcie na správu krajiny ešte nemajú vybudovaný ucelený systém komplexného správania štátu. Na druhej strane však by mali byť schopné pohotovo riešiť najakútnejšie problémy krajiny.

Extrémne väzenské podmienky, ktorým sú vystavené aj ženy a deti s častými prípadmi rodového a sexuálneho násilia oprávnene vyvolávajú znepokojenie nad nečinnosťou líbyjských štátnych orgánov. Preto je našou povinnosťou dôrazne naliehať na Líbyu, aby urýchlene prijala zákony na zabezpečenie medzinárodných ľudských práv a v súlade s tým upravila postavenie prisťahovalcov v krajine tak, aby boli chránení pred násilím, vykorisťovaním, hrozbami, zastrašovaním a zneužívaním.